Les citoyens connaissent de nombreuses difficultés, qui reviennent souvent jusqu'aux oreilles de la commission des pétitions. La campagne d'information de l'Union européenne devra démontrer, je pense, que l'Europe en fait parfois autant pour les citoyens dans leur quotidien que leurs propres États membres.